Köszönjük Romániának, és nagyon fontos szerintem hogy részt vesznek ebben a háromfázisú új romastratégiai időszakban. Itt három időszakról beszélünk ugye, az európai elnökség első időszaka most a románok, akiktől azt várjuk el, hogy a meglévő pénzügyi forrásokat a tagállamok jobban használják föl. Ezért a partnership agreementekben írjunk alá velük konkrét, tiszta, papírra fektethető számokat, például a munkahelyteremtés tekintetében szerintem 5 százalékkal országonként lehetne csökkenteni a roma munkanélküliséget. Nekünk Magyarországon most sikerült. És ugyanígy a többi szakterületen és az oktatásban, lakhatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben nagyon jó eredményeket lehet elérni. 2010 ben, amikor az Európai Parlament először készített erről komoly jelentést, akkor már hét olyan pontunk volt, amit nagyon fontosnak tartottunk volna, hogy átvegyen a Bizottság és a Tanács. És úgy gondoljuk, hogy mivel azokat a pontokat nem vették át a parlamenti jelentésből, ezért nem működik most teljesen a romastratégia. Ezért, amiket szeretnénk javasolni a holnap készülő jelentésünkben és a februári plenárisra készülő LIBE ötpárti jelentésben, azok a következő pontok, amiket vissza szeretnénk rakni a dokumentumba a következő tervezési időszakra. Ami viszont már a finn elnökséget szeretnénk, hogy komolyan gondolkodjon arról, hogy egy 120 milliós európai szegénység esetében a 16 millió romának a kérdését kiterjeszthetnénk e gazdasági integráció szempontjából a többi szegény csoportra is Európában.

Míg Európában emelkedik a szegénység, egy két kelet európai országban csökken. Ezért kérem, hogy a következő dolgokat fontolják meg. Az első pontom az lenne, hogy legyenek aláírt partnership agreementekben szereplő tiszta célszámok, és azokat az országok teljesítsék. Ehhez természetesen kell egy valamifajta jogi alap, hogy szankcionálni lehessen azokat, akik nem értik, hogy a demográfiai hullám következtében a legszegényebb telepeken Európába születnek a jövő nemzedékek munkaerői. Tehát itt nem egy humanitáriánus kérdésről van szó, hanem egy nagyon erős gazdasági, fejlődési kérdésről az Európai Unió szempontjából. Ötször olcsóbb integrálni a legszegényebbeket, mint nem integrálni őket, hanem szociális segélyt fizetni. Tehát nagyon köszönöm, az Önök elhatározása nagyon nagyon fontos, és az Európai Parlament mindenben a román elnökség mellett áll, hogy egy nagyon komoly dokumentumot tudjunk lerakni az asztalra. Volt egy erős dokumentumunk másfél éve, Soraya Post írta, és tényleg azokat a kérdéseket is kezeli, amit a race directive, változást hozhatna a cigányellenességben.